Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, la globalisation a des coûts dont il faut tenir compte et, en même temps, il est nécessaire de respecter les obligations qui règlent le commerce international et les échanges. C'est pour cette raison que la fixation de standards autour de ce qui est produit localement devrait, j'en suis convaincu, prendre en compte notamment les kilomètres qui séparent le site de production du point de vente et du point de consommation. Je suis convaincu que la fixation des standards doit favoriser la prise en compte des coûts de ces externalités. Il faut donc un nouveau critère afin de définir ce qui pourrait être labellisé sous la formulation produit localement.

C'est très important parce que l'origine et la provenance sont deux choses complètement différentes, et il ne faut pas leurrer le consommateur.